Dezbaterea publică de ieri din Parlamentul European privind abaterile grave de la democrație din România în timpul guvernării Băsescu Boc a stârnit un interes crescut atât în rândurile românilor din țară și din diaspora, cât și în ale multor cetățeni străini și colegi europarlamentari din diferite state membre ale Uniunii Europene.

și a subiectelor fără nicio legătură cu conținutul dezbaterilor. Încă o dată, însă, Parlamentul European s a dovedit un for în care asemenea comportamente nu sunt tolerate, audiența sancționând pe loc prin dezaprobare fățișă asemenea trublioni. Vreau să le mulțumesc pe această cale colegilor europeni străini și românilor din țară și din diaspora prezenți ieri la acest eveniment și să îi asigur că românii de bună credință vor continua lupta pentru recâștigarea unei Românii guvernate democratic, corect și cinstit.